Problém však vzniká tým, že niektoré členské štáty sa jednotlivých systémov vôbec nezúčastňujú, resp. zúčastňujú sa ich iba čiastočne. A v tejto súvislosti by som sa chcela spýtať, do akej miery bude predkladané nariadenie záväzné pre takéto členské štáty, resp. akými právomocami budú disponovať pri prijímaní legislatívy na zriadenie agentúry. Napriek nejasnostiam som presvedčená, že vytvorenie agentúry je žiaduca vec. Agentúra bude plniť dôležité úlohy. Mala by byť tiež zodpovedná za technické opatrenia, ktoré si vyžadujú zverené úlohy a ktoré nemajú normatívnu povahu. Tieto povinnosti by sa nemali dotknúť normatívnych úloh, ktoré sú vyhradené iba pre Komisiu. Agentúra by mala byť výlučne operatívnou, nie politickou inštitúciou. Jej pôsobenie a rozhodovanie musí byť v súlade s právnym základom, ktorý Európsky parlament prijal pre jednotlivé tri databázy.